Señor presidente, estamos muy preocupados por la situación de Guatemala los ataques a defensores de los derechos humanos, a pueblos indígenas y a organizaciones sociales no paran. Además, condenamos la cancelación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Por eso, nuestro apoyo a su director —que ha sido criticado por denunciar casos de corrupción del hermano del presidente y del hijo del presidente— y a las Embajadas europeas, en especial a la Embajada sueca. Y ¿cómo admitir la Ley de Reconciliación, que significaría sacar de la cárcel a los peores violadores de los derechos humanos en la guerra civil? Es como una llamada a la violencia y a la guerra.

Guatemala es un país militarizado donde desaparece el Estado de Derecho día tras día. Y nuestra preocupación también es por los defensores de los derechos humanos por nuestra querida Lolita, por los defensores que están en la cárcel, para que puedan volver a su país en paz. Ella y todos los defensores deben ser protegidos, porque lamentablemente lo que quiere el Gobierno de Guatemala es seguir preservando los privilegios de unas cuantas familias ricas que se creen las dueñas del país.